Natürlich sind solche Wetterextreme immer besonders tragisch und natürlich dramatisch für die betroffenen Personen. Da gilt es zuerst einmal, schnell und unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen.

Damit müssen wir leben. Das ist eine Art, wie Mutter Natur uns zeigt, dass wir diesen Planeten eben nicht beherrschen. Damit müssen wir uns abfinden. Aber gerade im Bereich von Venedig ist es natürlich besonders dramatisch, weil hier auch ein Weltkulturerbe betroffen ist, das natürlich gerettet werden muss und durch diese ständigen Überschwemmungen dort bedroht ist. Das ist aber nicht nur der Klimawandel, der dort das Problem verursacht, das ist auch der Mensch, der durch jahrelange Verbreiterung der Kanäle, damit noch größere Schiffe in die Stadt kommen, dafür sorgt, dass natürlich jetzt auch mehr Wasser in diese Stadt eindringen kann. In diesem Sinne Schutz und Hilfe müssen gewährleistet werden, aber führen wir die Diskussion etwas differenzierter!